Paní předsedající, my jsme se v té debatě jasně shodli na problémech, které trápí tuto nešťastnou zemi. Já jsem připraven podpořit usnesení, byť mě také mrzí, jako některé kolegy, že tam je málo zdůrazněno to, že se páchá obrovské násilí na křesťanech, a do budoucna bychom měli tento aspekt více akcentovat. Ale to, co chci doplnit k té debatě, to zde příliš nezaznělo, že často nigerijská vláda je velmi laxní ke konkrétním útokům, násilí a že často se na tom násilí podílejí i vládní vojáci. A tady jaksi je role nás a zvláště naší Komise, našich zástupců, aby při jednáních s nigerijskou vládou mnohem více tlačila tuto vládu na to, aby boj, který vede proti islámskému terorismu, se neobracel proti obyčejným Nigerijcům. Myslím si, že tady naše role a role Komise může být výrazná a kéž bychom alespoň tímto trošku pomohli tomu, že boj nigerijské vlády proti terorismu bude do budoucna více efektivní, vedle řekněme humanitární pomoci, kterou jsme povinni také poskytovat.